Forse era distratto o forse non era presente, ma quest'Aula ha già reso omaggio ai militari che sono caduti in Mali.

Alla sua distrazione, siccome questo è un sentimento comune di tutti i parlamentari, invito io a fare un minuto di